Herr Präsident, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Grüne werden gegen diesen mehrjährigen Haushaltsplan der EU stimmen, und vor allem gegen diesen schlechten Kompromiss, der jetzt ausgehandelt worden ist. Es ist eine verpasste Chance, was wir jetzt auf dem Tisch haben. Der ganze Haushalt ist nämlich nicht zukunftsgerichtet, sondern rückwärtsgerichtet. Wir geben nach wie vor zu viel Geld für die falschen Schwerpunkte aus für die Direktzahlung an Bauern, für den Kernfusionsreaktor ITER.

Es gibt nach wie vor zu wenig Geld für Forschung und Entwicklung, für Bildung und für kleine und mittlere Unternehmen. Da kommt aber die wirkliche Wachstumsdynamik her. Und jetzt behaupten Sie immer, wir hätten volle Flexibilität durchgesetzt. Das stimmt doch nicht! Es gibt nach wie vor eine Kappung bei der Flexibilität. Das war aber der Hauptverhandlungspunkt des Parlaments! Verkaufen Sie hier nicht Sachen für Gold, die kein Gold sind. Die Verhandler reden das Ergebnis schön.

Das ist falsch in der Machtauseinandersetzung mit dem Rat.